Je ne vais donc pas me répéter, parce qu'on ne m'écoutera pas une deuxième fois.

On a critiqué la méthode qui fut, celle qui consistait en des propositions de la Commission parfois réfléchies mais jamais discutées avec le grand public.

On crie sur tous les toits d'Europe qu'il faut débattre, qu'il faut que nous retrouvions le chemin vers nos concitoyens, nos électeurs qui sont des citoyens et pas seulement des électeurs et lorsqu'on le fait, on le critique.

Le groupe socialiste et mon ami Gianni qui n'est plus là, alors que normalement il est présent critique la Commission pour ne pas avoir dit quelle option aurait sa préférence.